À la fin de votre intervention, j'ai discerné une réticence vous avez dit qu'il fallait peut être plutôt encourager, en Biélorussie, l'arrivée au pouvoir, si j'ai bien compris, d'éléments plus proches de l'Union européenne que de la Russie.